Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Es ist viel einfacher für die beiden Premierminister aus Mazedonien und aus Griechenland, eine Möglichkeit der Zusammenarbeit zu finden, als es für Priština und Belgrad war. Also, wenn die es geschafft haben, dann würde ich doch sagen, muss der Mitgliedstaat Griechenland die Möglichkeit haben, dem Nichtmitgliedstaat Mazedonien keine Steine in den Weg zu legen und zu helfen, dass dieses kleine Land auch in die Europäische Union kommt.